samtakamátt ef svo má segja í yfirlýsingum um að nú eigi allir að koma upp úr skotgröfunum og nota tækifærið til þess að læra af reynslunni sé einn flokkur í þinginu dálítið fastur í gömlum ósiðum að nota spuna og reyna að stýra umræðunni og ætli ekki að takast á við það sem flokkurinn hefur sjálfur gert heldur fá aðra upp úr skotgröfunum svo að hann geti skotið á þá mér fannst aðeins of mikið af því í ræðu háttvirts þingmanns að verið væri að reyna að bjaga hlutina því að eitt af því sem uppgötvaðist í sextán mánaða rannsókn rannsóknarnefndar alþingis var að samfylkingin var uppi í ríkisstjórn í aðdraganda efnahagshrunsins það hefur verið þrætt eiginlega fyrir þetta dálítið lengi menn alla vega ekki munað eftir þessu en þetta rifjaðist upp við rannsóknina það rifjaðist líka upp að það var líklega enginn flokkur og jafnvel að sjálfstæðisflokknum meðtöldum hann hefur verið mikið ræddur í þessu sambandi en enginn flokkur sem hefur staðið jafndyggilega vörð um útrásina og útrásarfyrirtækin og útrásarvíkingana og samfylkingin þess vegna finnst manni skorta örlítið á að menn séu tilbúnir að horfa í eigin barm lítum til dæmis á stefnuyfirlýsingu sjálfstæðisflokks og samfylkingar þegar þessi ríkisstjórn var mynduð þar segir meðal annars í umbreytingu íslensks atvinnulífs á undanförnum árum felst meðal annars aukið vægi ýmiss konar alþjóðlegrar þjónustustarfsemi þar á meðal fjármálaþjónustu ríkisstjórnin stefnir að því að tryggja að slík starfsemi geti áfram vaxið hér á landi og sótt inn á ný svið í samkeppni við önnur markaðssvæði og að útrásarfyrirtæki sjái sér áfram hag í að hafa höfuðstöðvar á íslandi um skattamálin segir á kjörtímabilinu verður leitað leiða til að lækka frekar skatta á fyrirtæki svo koma fulltrúar þess flokks hér og virðast ætla að kenna öllum öðrum um það er enginn saklaus og menn verða allir að horfa í eigin barm en þeir verða þá líka að vera tilbúnir að taka þátt í því sem ríða á vaðið með slíkar yfirlýsingar